Hvala lepa, spoštovana ministrica, pozorno sem poslušal odgovor, pa kljub temu če si bova še vzela čas za dodatno pojasnilo. Res res je ta zadeva zelo problematična, to verjetno tudi sami veste, če ste šli pogledat, tudi kazni plačujejo tako šoferji, vozniki tovornjakov, kot kot vul vozniki kot tudi pešci, ki tam po cesti hodijo, in in potem ne vemo, kdo koga ogroža. Življenja so ogrožena, res je velik problem, pa bi vas vseeno vprašal za bolj bolj jasen odgovor. Ta obvoznica, ki jo zdaj načrtujete, ali bo potekala celotno ob reki Savi, po celotni trasi, ob zgornjem in spodnjem Hotiču, in se potem priključila na, na glavno cesto, se pravi, da se izognemo kompletnega Hotiča? Ali je še vedno opcija, da bo cesta čez Spodnji Hotič potekala v takšni obliki kot doslej? Potem konkretno za križišče, krožišče vemo, da je bil projekt za križišče že izdelan in denar odobren. Kaj bo zdaj s tem denarjem, kaj zakaj stojijo dela, zakaj se dela ne pričnejo? In pa, zanima me, kako sodelujete z Ministrstvom za okolje in prostor? Jaz sem že z z ministrom, tudi na zaslišanjih v tem že govoril in obljubil, da se bo potrudil, da bo kljub tej Naturi dva tisoč in in in različnim drugim dejavnikom, poskrbel, da bo v sodelovanju z vašim ministrstvom prišlo do ustrezne rešitve in bo ta obvoznica speljana mimo obeh naselij, se pravi Zgornji in Spodnji Hotič. Me zanima to sodelovanje med vašim in Ministrstvom za okolje in prostor. In pa res bolj konkretno, če se da neko časovnico, kdaj konkretno točno bi se ta dela lahko pričela. Hvala lepa.